frú forseti það er alltaf merkilegt þegar frægir íslendingar hittast í útlöndum ég hefði viljað vera þar viðstaddur sem halldór blöndal þáv hæstvirtur forseti hitti múmíuna af þorvaldi víðförla og mér finnst að hann ætti að segja okkur af þeim fundi og hvað þeim fór á milli en þó að háttvirtur þingmaður hafi í ræðu sinni verið staddur nokkuð í fortíðinni þá hugsa ég að hann sé búinn að gleyma því þegar fyrrverandi formaður sjálfstæðisflokksins bjarni benediktsson fór til fundar í washington nítján hundruð fjörutíu og níu ásamt emil jónssyni og eysteini jónssyni

þegar að kom til baka sagði bjarni benediktsson að hann teldi að á friðartímum ætti her ekki að vera á íslandi mig langar til þess að spyrja háttvirtan þingmann halldór blöndal hvort hann sé sammála þessu viðhorfi síns góða frænda og flokksbróður og sömuleiðis hvort hann sé þeirrar skoðunar að nú ríki friðartímar

íslendinga og bandaríkjanna út frá sjónarmiði eigin flokks því að það verður að segjast að það er heldur betur farin að færast skörin upp í bekkinn þegar formaður framsóknarflokksins þarf að nota ræðu á flokksþingi framsóknarflokksins til þess að senda köpuryrði að sjálfstæðisflokknum fyrir slælega frammistöðu í þessu máli það verður að segjast alveg eins og er að það gengur hvorki né rekur í þessum viðræðum og það er sjálfstæðisflokkurinn sem hefur haft allan veg og vanda af því hrifsaði það til sín á sínum tíma úr höndum þáv utanríkisráðherra og ég spyr háttvirtan þingmann halldór blöndal er hann stoltur af framgöngu síns flokks í þessu máli